Deși un stat mic, Islanda joacă un rol important în această regiune o dovedește și faptul că primul director al nou creatului Secretariat al Consiliului Arctic este un islandez, precum și faptul că prima întrunire a Cercului Arctic va avea loc în octombrie, la Reykjavík. Mă bucur să constat, pe de altă parte, că de la ultima discuție din Parlament despre subiectul pe care îl abordăm azi, Comisia a conturat o politică pentru Arctica și, pe de altă parte, Consiliul Arctic și a consolidat capacitățile politice și administrative.

în acest scop. Este, deci, clar că, pentru noi, participarea ca observator permanent în Consiliul Arctic este, mai întâi de toate, o chestiune de parteneriat responsabil. Nu știu dacă putem afirma același lucru și despre alți candidați la acest statut. Am impresia că, în cazul Chinei, este vorba mai degrabă despre ambiție. Uniunea Europeană a dovedit că, atunci când este bazată pe reguli și valori comune, cooperarea este cel mai de succes intrument de dezvoltare al unei regiuni. Statele din zona arctică sunt, bineînțeles, cele care au principalul cuvânt de spus în ce privește regiunea în care se află.